Das Thema öffentliche Auftragsvergabe ist komplex und leider auch geprägt durch viele gegensätzliche Interessen.

Das geht nur mit Kompromissen, bei denen jede Fraktion etwas gewinnt und etwas verliert. Die einstimmige Abstimmung im Ausschuss war ein wichtiges Signal nach außen. Ich hoffe, dass dieser Kompromiss auch in der Abstimmung morgen Bestand hat, aber ich bin auch sehr zuversichtlich. Was wollen wir gemeinsam erreichen? Zum einen kommt es darauf an, die Vergaberegeln behutsam zu reformieren.

die Trennung in zwei Richtlinien aber dort, wo es zu Rechtsunsicherheiten kam, gilt es, die Rechtssicherheit zu stärken. Denn wir alle wissen, dass etwa die öffentliche Auftragsvergabe eine der größten Fehlerquellen im Bereich der Strukturfonds war.

Ein weiterer Schwerpunkt wird sein, die Vergaberichtlinien zu vereinfachen und zu flexibilisieren. Gerade in dieser tiefen Wirtschaftskrise brauchen wir klare, einfache Regeln. Nur so kann die öffentliche Auftragsvergabe Impulse für nachhaltige Entwicklung und Innovation setzen.

Das heißt, wir können mit öffentlicher Auftragsvergabe die Entwicklung hin zu nachhaltigen Produkten unter Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten gestalten, wir können mehr innovative Entwicklungen fördern. Wir wollen in erster Linie nicht das billigste, sondern das wirtschaftlich günstigste Angebot, wir wollen auf jeden Fall ein Angebot, das die gesamten Lebenshaltungskosten der Dienstleistungen, der Waren und der Werke einbezieht. Ein weiterer Schwerpunkt, den wir im Ausschuss gesetzt haben, ist es, den Zugang von kleinen und mittleren Unternehmen zu stärken. Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft, und es ist wichtig, dass sie erleichterten und besseren Zugang zur öffentlichen Auftragsvergabe haben. Wir wollen die Transaktionskosten für sie senken, wir wollen die Unterteilung in Lose ermöglichen und stärker fördern, wir wollen durch Präqualifizierungssysteme oder auch elektronische Pässe die Verwaltung für sie vereinfachen und erleichtern. Ein weiterer Schwerpunkt wird sein, die elektronische Auftragsvergabe zu stärken, denn die elektronische Vergabe ermöglicht es, Kostensenkungen zu erreichen, und den ganzen Prozess

Wir können mit elektronischer Vergabe auch mehr Transparenz im gesamten Prozedere schaffen. Dennoch ist es wichtig, dass das Parlament darauf hinweist, dass die Gesetzgebung nur den ersten Schritt darstellt. Was wir im Bereich öffentlicher Vergabe brauchen, ist mehr Professionalisierung beider Seiten, sowohl der öffentlichen Beschaffungsstellen als auch beispielsweise der kleinen und mittleren Unternehmen.

Ich hoffe morgen auf Ihre Zustimmung zu diesem Bericht. Natürlich ist es möglich, kleine Verbesserungen vorzunehmen, darüber werden wir heute auch diskutieren. Es gibt ein, zwei Dinge, die man sicherlich verbessern kann, aber die große Linie und die Kompromisse sollten morgen in der Abstimmung Bestand haben.